Standardizarea europeană consolidează competitivitatea mediului de afaceri atunci când este în concordanță cu sistemul internațional de standardizare. Standardele sunt instrumente importante pentru competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, a căror participare la procesul de standardizare este esențială pentru progresul tehnologic. Este necesar ca normele privind standardizarea să încurajeze IMM urile să contribuie activ, cu soluții tehnologice inovatoare, la eforturile de standardizare, prin îmbunătățirea participării lor la nivel național, nivel la care ele pot fi mai eficace, datorită costurilor mai reduse și absenței barierelor lingvistice. Acordând IMM urilor statutul de membru efectiv al organizațiilor europene de standardizare, inclusiv drepturi de vot, se va obține un impact pozitiv asupra implicării și a participării IMM urilor la standardizare.